Infrastruktura transportowa to kluczowy element sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Transeuropejskie sieci kolejowe czy drogowe stanowią dziś bezwzględną podstawę rozwoju całej Wspólnoty. Dotyczy to szczególnie nowych państw członkowskich, takich jak Polska, w których infrastruktura częstokroć znajduje się w stanie głębokiego opóźnienia w stosunku do najbogatszych państw europejskich. Tym większy niepokój wzbudzają ostatnie modyfikacje wyrażające się przykładowo rezygnacją z budowy małopolskiego odcinka nowoczesnej magistrali kolejowej. Podobne propozycje odzwierciedlać mogą zaprzeczenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego naszych wschodnich regionów.

Inwestycje w ten sektor w naturalny sposób sprzyjają ożywieniu gospodarczemu i podnoszeniu poziomu życia obywateli. Obecna infrastruktura europejska pozostaje wciąż niekompletna, również z powodu ograniczonej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.